Señor Presidente, efectivamente, en la Comisión de Peticiones hemos recibido muchas peticiones en torno a problemas que surgen cuando se produce una separación en una familia internacional. Eso se produce lógicamente porque hay más movilidad y porque hay un creciente número de familias de distintos países.

Después de unos años en funcionamiento, se han podido detectar sus lagunas y, de alguna manera, de qué adolece.

segundo, la libre circulación de las resoluciones judiciales porque, a veces, una resolución judicial de un país no se aplica con la rapidez que toca en otro país tercero, que las ejecuciones de las resoluciones judiciales sean reales, porque ahora hay también mucho retraso y, en algunos casos, hay recursos de apelación ―en otros no―, que retrasan el procedimiento cuarto, que en el caso de sustracción de menores haya agilidad ―serán seis semanas, pero debería cumplirse de verdad este plazo―

En definitiva, yo tengo plena confianza, como ha dicho la señora McGuinness, en la Comisión, que ha dado en el clavo de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que hacer con celeridad, porque aquí nos jugamos el futuro.